Nagyon hiányzik a Tanács, ugyanígy hiányzik a politikai pártok vezetősége is. Jómagam a szocialista frakció alelnökeként úgy láttam, hogy a többi frakcióelnökség sem tartotta fontosnak ezt a vitát, de a leghiányosabb a Tanácsnak a megjelenése.